herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga sem er að finna á þingskjali sex hundruð tuttugu og sex og háttvirtur viðskiptanefnd flytur í heilu lagi þetta

með síðari breytingum þetta er einfalt frumvarp og hljóðar svo með leyfi forseta fyrsta grein við lögin það er lög um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar nítjánda grein skal eftirlitsgjald ekki innheimt fyrir árið tvö þúsund og níu kostnaður við starf eftirlitsnefndar félags fasteignasala á árinu tvö þúsund og níu skal greiðast úr sjóði nefndarinnar í greinargerð kemur fram hæstvirtur forseti að þetta litla mál er í rauninni viðbrögð við því frosti sem skall á fasteignamarkaðinn síðastliðið haust við fall bankanna og það verðhrun sem í kjölfarið varð á fasteignum það er gerð tillaga hér um það að lögbundið hundrað þúsund króna gjald sem renna á til eftirlitsnefndar félags fasteignasala á hverju ári verði ekki innheimt á þessu ári enda er ekki þörf fyrir frekari gjaldtöku í bili þar sem sjóðir nefndarinnar eru býsna digrir einhvers staðar á bilinu sextíu til áttatíu milljónir króna það er því ljóst að afnám eða niðurfelling gjaldtöku í ár muni ekki skaða eftirlitið eða starfsemi nefndarinnar lagabreyting þessi er nauðsynleg með því að það er bundið í annarri málsgrein nítjánda grein áðurnefndra laga að innheimta skuli þetta gjald

að á síðasta ári var lagt hér fram frumvarp að nýjum heildarlögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa þá var reiknað með því að þetta gjald umrædda yrði lækkað í áttatíu þúsund krónur á ári en enn fremur að það yrði ekki innheimt fyrr en fyrsta júlí tvö þúsund og tíu sem sagt að fresta innheimtunni um tvö ár meðal annars með tilvísun í þessa digru sjóði það frumvarp varð ekki að lögum og heildarendurskoðun á lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa bíður næsta þings það þykir hins vegar ekki ástæða til þess að bíða með að leggja fram þessa breytingu með tilliti til aðstæðna á fasteignamarkaði og ég geri tillögu um með því að háttvirtur nefnd flytur þetta frumvarp í heilu lagi og hefur farið vandlega yfir það að málinu verði vísað til annarrar umræðu